Está claro que estamos viviendo un tiempo convulso, que necesitamos mejores reglas y que los grandes problemas, los grandes desafíos, no son nacionales.

Y nuestra oportunidad está aquí, en la Unión Europea. Por eso tenemos que mirar lo peor y lo mejor desde que caminamos juntos. Pero no vamos a poder hacerlo si nos dejamos cegar por el veneno de los nacionalpopulismos. Claro que tenemos algo que aprender del Brexit el populismo. Claro que tenemos que aprender del ultranacionalismo. Ayer se nos dijo aquí que se quiere un mecanismo europeo de autodeterminación. Para balcanizarnos, para cegarnos. Para poder destruir Europa. Necesitamos ser fuertes, efectivamente. Necesitamos poner a la ciudadanía en el centro del sistema y necesitamos que la inteligencia artificial sea humana. Necesitamos, tal vez, ser tan fuertes que podamos llegar a una nueva convención. Necesitamos ciudadanía europea, no destruir Europa.